Señor presidente, hemos votado no al producto paneuropeo de pensiones individuales. Y ustedes, señores del PNV, del Partido Popular y de Ciudadanos, ustedes han votado que sí. Sí a las pensiones de los ricos, porque esas serán sus pensiones. Y mientras ustedes engordan sus planes de pensiones, están adelgazando los del resto de la gente. Adelgazan las pensiones públicas que sostienen la vida de muchas personas y la economía de tantas familias. Ustedes pretenden dar beneficios fiscales a las pensiones privadas, lo que contribuirá a que los más débiles paguen las pensiones de los poderosos. Les quieren dar movilidad intraeuropea para facilitar la evasión fiscal. Y a los que no hayan tenido la oportunidad de tener un plan de pensiones privado, pues que les den, básicamente. Y es que, para ustedes, los recortes y la austeridad no son una consecuencia del envejecimiento de la población o de la crisis. Para ustedes, los recortes y la austeridad son una herramienta para imponer su modelo neoliberal, individualista, antisocial e injusto. Las pensiones públicas no se venden.